forseti vill geta þess að að loknum fyrsta dagskrárlið um störf þingsins fara fram atkvæðagreiðslur um tvö mál þá er jafnframt samkomulag um að fundur geti staðið lengur en þingsköp kveða á um